Însă, în discursul dumneavoastră nu ați spus nimic despre faptul că ar trebui să se investească mai mult pentru IMM uri ca să aveți locuri de muncă în Grecia și pentru a scoate Grecia din recesiune.